Monsieur le Président, chers collègues, ce qui me frappe dans les conclusions du Conseil européen, c'est l'asymétrie dans le traitement des cas biélorusse, chinois, russe et turc. Les autorités de ces quatre États bafouent quotidiennement et brutalement les principes mêmes de la démocratie et, sur le plan international, opposent systématiquement la force du fait accompli au droit.

Face à la Russie, on se contentera de demander une enquête sur l'empoisonnement de l'opposant à Vladimir Poutine, Alexeï Navalny. Quant à la Turquie, elle est encore une fois invitée au dialogue alors qu'Erdoğan poursuit de sa vindicte, l'opposition politique, les journalistes, les universitaires, les militants des droits de l'homme et multiplie les aventures militaires à l'extérieur. Comme vous, Monsieur Michel, je crois aux vertus du dialogue mais je crois aussi qu'il faut savoir résister si l'on veut se faire respecter. Or, la volonté de l'Union européenne de résister est inversement proportionnelle à la dépendance qu'elle accepte vis à vis de ses voisins dépendance commerciale à l'égard de la Chine, dépendance énergétique à l'égard de la Russie, dépendance en matière d'asile et de migration à l'égard de la Turquie. Nous devons donc retrouver les moyens d'une plus grande autonomie. La relocalisation de notre économie, tout comme la transition énergétique vont dans ce sens. De même, une Union capable de prendre sa juste part dans l'accueil des réfugiés et migrants serait moins vulnérables au chantage des potentats à qui nous avons bien imprudemment confié les clés de nos frontières. Et ce ne sont pas les propositions récentes de la Commission, Monsieur le vice Président, qui feront sortir l'Europe de ce mythe indigne de la forteresse. Plus que tout cela, chers collègues, ce qui dévalorise la parole de l'Union européenne, c'est son incapacité à faire respecter en son sein même l'état de droit dont elle voudrait se faire le héraut à l'extérieur.

La répression du droit de manifester en France, l'affaire Chovanec en Belgique, le traitement discriminatoire des prisonniers catalans en Espagne ou la manière dont nous traitons les réfugiés à nos frontières, nous rappellent qu'aucun État membre ne doit jouir d'une présomption d'exemplarité et que notre vigilance doit être permanente. C'est là le sens de l'engagement résolu du Parlement européen dans la négociation actuelle sur le budget de l'Union et son plan de relance. Nous voulons qu'enfin, l'Union européenne se dote d'un instrument efficace qui permette de faire respecter un principe tout simple les bénéfices de l'appartenance à l'Union exigent le respect des fondements de la démocratie et de nos valeurs, à commencer par le respect de la dignité humaine, celle de tous les humains présents et à venir, ici et ailleurs. Une interdépendance plus équilibrée, une capacité à prendre ses responsabilités et une cohérence plus forte avec les valeurs qu'elle proclame, voilà, Monsieur le Président, les conditions d'une Union européenne plus géopolitique.